Emellett nagyon nehéz a helyzetük a gazdasági és a pénzügyi válság közepette azoknak a családoknak, amelyek nem tudják a lakásfenntartási költségeket finanszírozni ma. Ezért azt gondolom, hogy egyedülálló, és utat mutathat az európai uniós országok számára az a kezdeményezés, amelyet a magyar kormány a rezsicsökkentés terén tett annak érdekében, hogy az emberek megélhetése, lakásfenntartása támogatható legyen. A rezsicsökkentés mellett további nagyon fontos lépés az energiatakarékos beruházások támogatása. Erre az európai uniós támogatások is rendelkezésünkre állnak, minél több alternatív megoldást kell kínálni, zöld energiát, és a pazarlás megszüntetését. Illetve az Európai Beruházási Banknak lenne még szerepe olyan hitelkonstrukciókkal az államokat és a magánberuházókat támogatni, amelyek serkentenék egy kicsit a piacot, és segítenének kilábalni a gazdasági válságból.